Quel paradoxe que celui de voir tous les chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents ils n'étaient pas très nombreux, mais quand même reconnaître l'état de gravité de la situation et, dans le même temps, leur totale impuissance à agir! Pire encore, peut être, les juristes en sont à proposer un principe de non régression du droit de l'environnement, alors que cela fait trente ou quarante ans que nous poussions, que les mêmes juristes poussaient dans le sens d'un progrès du droit de l'environnement. Il est tout à fait clair que nous ne pouvons pas rester dans cette situation et qu'il faut que nous revoyions notre gouvernance au niveau mondial. Même si le PNUE voit ses pouvoirs étendus, ce programme n'est pas une organisation mondiale de l'environnement. Nous avons besoin et je le réaffirme de manière très solennelle d'une juridiction pénale internationale dans le domaine de l'environnement pour s'attaquer aux crimes qui peuvent être commis et aux délits qui ne peuvent être jugés. Vous avez, chers collègues, beaucoup parlé du bottom up Il est tout à fait clair que nous devons avoir une autre manière de travailler avec la société civile pour que celle ci, qui, dans beaucoup de pays, porte à bout de bras, petites opérations après petites opérations, le changement dont nous avons tous besoin, qui défend même modestement, parfois l'intérêt général, pour que cette société civile puisse être représentée dans les négociations, qu'elle puisse peser, qu'elle puisse proposer, qu'elle puisse agir. C'est toute cette gouvernance là que nous devons revoir et c'est ce qui permettra de mettre réellement en place une économie verte, de faire en sorte que le commerce mondial ne soit pas abandonné à une totale liberté, indépendamment des règles sociales et environnementales, et, enfin, de permettre à l'Europe de rejouer pleinement son rôle.